Ich begrüße das Ergebnis des Vermittlungsverfahrens ausdrücklich. Mit der Umsetzung der Verordnung wird es gelingen, dass nun auch im Bereich des Kraftomnibusverkehrs erstens ein hohes, dem Standard anderer Verkehrsträger vergleichbares Schutzniveau für alle Fahrgäste, also auch die in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen, erzielt wird, zweitens ein hohes allgemeines Verbraucherschutzniveau gesichert und drittens der Besonderheit Rechnung getragen wird, dass es sich um einen überwiegend von kleinen und mittleren Unternehmen geprägten Verkehrssektor handelt. Damit sind die Extremforderungen, die den Busverkehr wegen überzogener Forderungen nahezu völlig unmöglich gemacht hätten, genauso vom Tisch wie Forderungen, bei denen die Mehrheit der Mitgliedstaaten aus dem Anwendungsbereich der Verordnung völlig herausgefallen wäre. Busverkehrsdienste, die den Bürgern allgemein zugute kommen, müssen auch behinderten Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität eine hohe Qualität bieten. Sie sollten einen Anspruch auf Hilfe haben. Im Interesse der sozialen Integration sollte diese kostenlos sein.